Ön, bár kerülte a számokat, azért egy dologra mégis rákérdeznék, hogy Önnek áll e rendelkezésére akár konkrét szám, akár egy arányszám, hogy az ide érkező menekülők mekkora hányada az, aki jogos menekült és mekkora hányada az, aki nem jogos menekült, tehát visszafordítandó?